Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde, die Bilanz ist zumindest durchwachsen. Nicht alles ist gelungen, und nicht alles kann man jetzt als wirklichen Fortschritt bezeichnen.

Also tatsächlich würde ich da ein großes Fragezeichen dranmachen.

Nämlich die, die aktiv im Geschäft sind, und nicht an irgendwelche Investoren, die im Hintergrund vielleicht das Geld aus der Europäischen Union abziehen. Deshalb ist das noch ein Punkt, über den wir mit Sicherheit noch weitere Diskussionen brauchen. Wir haben jetzt einen Reformvorschlag vom Herrn Kommissar gehört. Da hat sich für uns noch mehr Unklarheit aufgetan. Einen Punkt müssen wir auf jeden Fall besprechen, und das ist leider nicht gelungen Die Vorschläge, die Herr Dantin, der immerhin der PPE Fraktion angehört, immer wieder einbringt, dass wir aktiv ins Marktgeschehen eingreifen können. Dass wir es wieder nicht geschafft haben, uns zum Beispiel bei Milch darauf zu einigen, dass wir freiwillige Mengenreduzierungen in Zukunft auch als Möglichkeit in Betracht ziehen können. ES tut mir wirklich leid, dass wir das nicht geschafft haben. Bei der nächsten Milchkrise werden wir wieder da stehen und keine Antworten für die Bauern

legen. Wir brauchen eine funktionierende Marktordnung und wir brauchen auch ein schnelles Eingreifen der Kommission. Das haben wir in diesen Punkten nicht erreicht.